Ochrona pracowników przed narażeniem na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy to moralny i cywilizacyjny obowiązek pracodawców i rządów krajów Unii Europejskiej.

pracowników w ciągu najbliższych 50 lat. Zatem jest o co walczyć. Sprawozdanie słusznie pochyla się nad ochroną pracowników narażonych w miejscu pracy na substancje reprotoksyczne, czyli wpływające szkodliwie na rozrodczość kobiet i mężczyzn, na które narażonych jest ponad 1 wszystkich pracowników Unii Europejskiej. Jest to od 2 do 3 mln kobiet i mężczyzn.